hæstvirtur forseti eitt af þeim stjórntækjum sem löggjafinn hefur sett hæstvirtum ráðherrum í hendur til þess að fylgja eftir þeim málum sem hér eru samþykkt eru aðgerðaáætlanir af ýmsu tagi og ein þeirra aðgerðaáætlana heyrir undir hæstvirts félagsmálaráðherra eflaust fleiri en sú sem ég vil beina athyglinni að núna er jafnréttisáætlunin samkvæmt jafnréttisáætlun sem samþykkt var á alþingi íslendinga í lok maí tvö þúsund og fjögur var gerð sérstök grein fyrir því í greinargerð með tillögunni að félagsmálaráðuneytið skyldi annast eftirfylgni

og segir í sjötta tölulið greinargerðarinnar með tillögunni með leyfi forseta til að tryggja það að raunverulegur árangur náist við framkvæmd verkefna þeirra sem hér eru tíunduð er mikilvægt að gerð sé úttekt á árangri ríkisstjórnarinnar

um mitt tímabil sem mun hafa verið vorið tvö þúsund og sex hefði átt að líta dagsins ljós einhvers konar mat ráðherra eða ráðuneytisins á því hver staðan væri ég kannast ekki við að hafa séð slíkt það er ástæðan fyrir því að ég set fram þessa fyrirspurn til hæstvirts ráðherra spyr hvort þess sé að vænta að ríkisstjórnin leggi fljótlega fram greinargerð um stöðu verkefna og árangur að jafnréttisáætlun tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta í samræmi við ákvæði áætlunarinnar það er kunnara en frá þurfi að segja að hæstvirtur félagsmálaráðherra vorið tvö þúsund og fjögur sem er raunar ekki sá sem hér situr heldur flokksbróðir hans árni magnússon þurfti að þola nokkrar ákúrur af hendi okkar stjórnarandstöðuþingmanna í það minnsta í umræðunni enda var þá orðið opinbert og ljóst að ríkisstjórnin hafði staðið sig afar slælega hvað varðaði áformin sem jafnréttisáætlunin sem átti að gilda til tvö þúsund og fjögur lagði ríkisstjórninni á herðar þannig stóð það enn þá út af að einhver ráðuneyti voru ekki enn þá búin að setja sér jafnréttisáætlun og hæstvirtur ráðherra gat ekki annað sagt heldur en viðurkennt að ríkisstjórnin hefði staðið sig slælega og tækin eða úrræðin sem ráðherrarnir hefðu og ráðuneytin væru kannski ekki nægilega sterk það var auðvitað lofað bót og betrun þannig að við sem höfum reynt að fylgjast með þessum málaflokki vonumst eftir því að fá að sjá árangur á þessu tímabili og þess vegna tel ég mikilvægt að þetta milliuppgjör verði lagt fram hið allra fyrsta